În România a început procesul de revizuire a legii fundamentale, așa că există șansa să avem o nouă constituție adaptată la realitățile zilei Din păcate, a apărut un fenomen periculos în rândul reprezentanților Uniunii Social Liberale.